Une telle entreprise peut être performante en utilisant, en plus de ce soutien direct qui sera limité, d'autres instruments financiers de la politique agricole commune, comme par exemple les aides à l'investissement et la modernisation, pour qu'elles soient performantes. Donc c'est juste pour répondre aussi à la demande du Parlement d'un soutien financier qui soit plus transparent, plus clair et mieux ciblé qu'on a fait cette proposition. Mais l'argent qui est dégagé de ce plafonnement reste dans l'État membre respectif, donc l'État membre qui a de grandes exploitations n'est pas affecté du point de vue budgétaire parce que l'argent reste dans l'État membre et passe dans le programme de développement rural dans le cadre duquel l'État membre pourra financer

Donc c'est juste une question de plus de transparence et de plus de flexibilité et de plus d'efficacité de l'utilisation de l'argent communautaire.